Spoštovani! Slovenija slovi po prepletajočih se naravnih danostih in bogati kulturni dediščini. Negovanje kulture in našega kulturnega prostora je naša dolžnost in odgovornost pred prihodnjimi rodovi. Zato potrebujemo premišljeno kulturno politiko, ki bo razumela, da je razvijanje žive kulturne ustvarjalnosti bistvenega pomena za slovensko identiteto in narodno bit. Kultura prav tako ne more biti v celoti prepuščena tržni logiki, ampak mora našo družbo plemenititi. V tej luči mora minister za kulturo tudi opravljati svoje poslanstvo. V spoznanju, da kultura ni nekakšen kulturniški rezervat, ampak privilegirano območje ustvarjanja, iskanja, raznolikosti in prepletanja ter preverjanja novih idej, življenjsko pomembnih za vso družbo. Kandidat za kulturnega ministra magister Zoran Poznič prevzema državotvorno ministrstvo, ki se v tem mandatu, kot kaže tudi že v prejšnjih, vendar javnost za to ni vedela, že na začetku srečuje s problemi, ki temu ministrstvu ne pritičejo. Najprej ga čaka torej urejanje medsebojnih odnosov in vzpostavitev boljših pogojev dela v tej hiši, ki je prva odgovorna in zadolžena za kulturo in kulturno ravnanje. Dialog za odgovornost, tako pravi današnji kandidat, in s tem se v Novi Sloveniji še kako strinjamo. Če bo znal uveljaviti to načelo, potem bo ministrstvo lahko začelo tudi delati. Malce nas je strah, da zgolj dialoške skupine, ki jih bo imenoval, ne bodo dale želenega rezultata. Čaka ga priprava predloga zakona o kulturnem evru, medijskega zakona, nacionalnega programa za kulturo za naslednje obdobje ter druga številna odprta vprašanja. V Novi Sloveniji v luči gospodarne porabe sredstev opozarjamo na nujno prevetritev vloge in pomena nekaterih kulturnih ustanov, ki jih država sofinancira. Nekatere kulturne vsebine so bile namreč tudi v preteklem obdobju v času gospodarske krize razmeroma dobro financirane in promovirane, medtem ko so druge zaostajale, kot na primer varovanje kulturne dediščine. Sedanje razumevanje javnega interesa v kulturi je po našem mnenju premočno vezano na vsebine in ustanove, ki so financirane iz državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti. Naloga ministrstva je, da pripravi vrednostne kriterije razdelitve proračunskih sredstev, ki ločijo zrno od plev. Delitev sredstev pa mora biti pregledna, učinkovita, poštena in upam, da ne bomo spet slišali za razne telefonske klice, kako je potrebno sredstva iz enega mesta preusmeriti v drugo mesto, ki je, naj bi bilo bolj pomembno. Izpostavljamo veliko vlogo ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki so vse bolj odvisne od sponzorjev in donatorjev. Ne smemo zanemariti njihove velike vloge pri ohranjanju kulturne dediščine in postavljanju temeljev poklicni, profesionalni kulturi. Na novo moramo ovrednotiti tudi mesto slovenskega jezika v javni rabi, v medijih in na fakultetah, kjer slovenščino izpodriva angleščina. Če se vprašamo, kakšna je današnja nacionalna kultura, se bojim tega odgovora, da svojo materinščino vračamo na položaj za hlapce in dekle, je pa naš prvi jezik, ki nam je omogočil, da je država postala tudi samostojna država. Tudi jezik se nenehno razvija. Nanj vplivajo drugi jeziki, zato je potrebno razvijati podporna orodja za razvoj jezika. Kandidat za kulturnega ministra, gospod Poznič, je na osebni predstavitvi na Odboru za kulturo dejal, da bo njegova temeljna naloga debirokratizacija, poenostavitev postopkov in odgovorno sprejemanje odločitev. v Novi Sloveniji upamo in želimo, da ga bo odgovornost vodila tudi pri ugotovljenem navzkrižju interesov, saj je, je bil direktor javnega zavoda, ki kandidira za proračunska sredstva in bo vodil ministrstvo za kulturo, ki bo odločalo o njihovi dodelitvi. Slovenci ... Slovenci nismo kar tako uzakonili svojega praznika kulture, kakršnega drugi narodi nimajo. v Novi Sloveniji želimo, da ministrstvo na tem temelju nadaljuje in nadgrajuje svoje delo. Predlogu kandidata za ministra za kulturo ne bomo nasprotovali.